A hosszas viták után sokan üdvözöljük, hogy megállapodás született a közös agrárpolitika reformjáról, és az átmeneti időszak után az új szabályok szerint folytatódhat az Európai Unió egyik legsikeresebb politikájának története. Ugyanakkor ki kell emelnünk, hogy a KAP reformok során az Európai Parlamentnek először sikerült lényeges módosításokat elérnie a Tanáccsal folytatott tárgyalásokon, ennek eredményeképpen pedig jelentősen javítani a kezdeti javaslaton. Rendkívül fontos, hogy a közvetlen támogatások tagállamok közötti kiegyensúlyozásáról is sikerült megegyezni. Így a kifizetések szintje egyértelműen közeledni fog egymáshoz, igazságosabb elosztást eredményezve. A fiatal mezőgazdasági termelők támogatása is növekedni fog, ami különösen azokban a tagállamokban elengedhetetlen a fenntartható és jövedelmező mezőgazdasági tevékenység folytatásához, amelyekben rendkívül magas a mezőgazdaságból élő lakosság aránya.